Vous êtes bien placé pour parler, n'est ce pas? C'est ça, sauf que le Front national n'a rien à voir, de près ou de loin, avec ces affaires de paradis fiscal. Moi, je parle du Front national, d'accord? Les deux personnes auxquelles vous faites référence ont d'ailleurs fait apparaître qu'elles n'avaient rien à voir avec ça... d'accord? Il y a une transparence, tout a été déclaré

Le Pen, il n'a rien à voir avec ça, d'accord? Donc c'est une diffamation et une calomnie, vous vous appuyez derrière votre